Allein in Österreich sind 29,4 der Jugendlichen zwischen 15 und 24 tägliche Raucher. Jeden Tag eine Zigarette. Sie sind dazu animiert worden aus ihrem Umfeld, aber sie werden auch verführt. Ich selber komme aus der Werbung, ich habe Kommunikation studiert, und ich weiß, wie viele Millionen und Milliarden in Wirklichkeit in diesen Bereich fließen, weil wir neue Zielgruppen erreichen wollen. Und so werden die Produkte gestaltet. Die Produkte werden so gestaltet, dass sie optisch gefällig sind, dass sie einladen, dass sie aussehen wie Kosmetik oder Zuckerlpackerln, dass sie nicht abschreckend sind. Im Gegenteil sie sollen das Rauchen so angenehm wie möglich machen durch Zusatzstoffe, Inhaltsstoffe, die schwer körperschädigend sind, aber nach Schokolade, Menthol oder Vanille schmecken. Wir haben die große Chance, hier eine Gesetzgebung zu schaffen, die auf der einen Seite natürlich Rücksicht auf die Wirtschaft und auf die Arbeitsplätze in Europa nimmt. Wir stehen in einer Zeit, in der wir um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen haben. Diese Arbeitsplätze müssen erhalten werden.

Das sind in der Zeit, in der wir hier reden, schon 200